Merci, Messieurs les Présidents, de m'autoriser à m'exprimer aujourd'hui directement devant votre Parlement, en tant que négociateur et aux côtés du Président Jean Claude Juncker qui, le tout premier, m'a fait confiance pour cette mission, et que je remercie.

Ainsi, Mesdames et Messieurs les députés, votre résolution aujourd'hui sera la toute première prise de position politique d'une institution européenne en réponse à la lettre que Theresa May a adressée la semaine dernière au Président du Conseil européen. Avec cette résolution, vous allez donner le ton en vous adressant bien sûr au gouvernement britannique, aux gouvernements des vingt sept pays de l'Union européenne, mais aussi et surtout aux citoyens européens.

Notre objectif commun est de réussir cette négociation, c'est à dire de parvenir à un accord. Il y a pour cela trois conditions que je voudrais rapidement rappeler.

L'unité est surtout indispensable pour l'Union mais aussi pour nos partenaires britanniques. Au bout de la route et je voudrais le dire pour que chacun soit bien convaincu si l'Union était désunie, nous prendrions le risque, tout simplement, qu'il n'y ait pas d'accord. Or l'absence d'accord Philippe Lamberts l'a dit avec beaucoup de force tout à l'heure aurait des conséquences très lourdes.

Notre ambition doit être de réussir, non pas contre le Royaume Uni mais avec le Royaume Uni.

Pour cela, nous devrons expliquer ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Nous avons un devoir de vérité envers les citoyens. Nous devons peut être enfin dire objectivement, sans agressivité et sereinement ce que signifie le Brexit, ce que veut dire tout simplement le fait de quitter l'Union européenne. Puis je dire aussi que cette négociation devrait avoir pour nous tous une dimension pédagogique? Elle sera l'occasion de rappeler jour après jour, voire de redécouvrir, tous les progrès réalisés ensemble et que nous avons souvent oubliés les progrès pour la vie quotidienne des citoyens, des consommateurs et des entreprises.

La deuxième condition, c'est de lever les incertitudes.

Pour lever cette incertitude, les principes que j'aurai à défendre en votre nom devront être parfaitement clairs. Pour les citoyens européens au Royaume Uni et vice versa, la continuité et la réciprocité des droits dont ils disposent actuellement, jusqu'au jour du Brexit, devront être effectivement garanties et sans discrimination, comme l'a dit le président Pittella tout à l'heure avec force.

La lettre de Theresa May, d'ailleurs, appelle aussi sur cette question un accord rapide. Mais, Mesdames et Messieurs les députés et je peux le dire à la lumière du travail que j'effectue avec notre équipe depuis six mois le diable est dans les détails. Nous devrons veiller, au delà d'un accord de principe, à ce que cet accord apporte des garanties effectives aux citoyens, comme vient de le dire le Président Juncker, et ce sera aussi le rôle du Parlement que d'être vigilant. Pour le budget, un règlement financier unique couvrira l'ensemble des engagements pris par le Royaume Uni avec nous, et nous avec lui, en tant qu'État membre. Là encore, votre résolution est sans ambiguïté.